Elnök Asszony, még jószerivel nem is vagyunk túl a párizsi borzalmakon, máris azzal kell szembesülnünk, hogy vannak politikusok, akik megpróbálják kihasználni ezt a helyzetet. A magyar miniszterelnök például azt találta mondani, hogy minden bevándorló, minden terrorista bevándorló. Pedig ő is tudja, mindannyian tudjuk, hogy nincs közvetlen összefüggés a bevándorlás és a terrorizmus között. Pontosan tudjuk, hogy a borzalmas párizsi merényletek elkövetői francia és belga állampolgárok voltak. Olyan emberek, akik ezekben az országokban születtek, itt nőttek fel, itt szocializálódtak. Ezeket az embereket nem tekinthetjük bevándorlóknak, mert ha bevándorlóknak tekintjük, ez csak annak a bizonyítéka, hogy még mindig idegennek tartjuk őket. Nem olyannak, akik ehhez a társadalomhoz tartoznak, az európai társadalmakhoz tartoznak. Végtelenül szomorúnak és elkeserítőnek tartom, hogy még mindig a kerítés, a kizárás, a megbélyegzés, a félelem és a gyűlöletkeltés politikáját folytatják Európában sokan.

Ehelyett sokkal inkább arra kellene törekednünk, hogy megértsük és kezelni tudjuk a radikalizálódás politikai és kulturális logikáját. Világossá kell tennünk, hogy a társadalmi integráció nem a kulturális önazonosság feladását, nem erőszakos kulturális asszimilációt jelent.